Señor Presidente, señora Vicepresidenta Alta Representante, Señorías, en primer lugar quisiera felicitar al señor Brok, al ponente, por un informe equilibrado que, sin exaltar luces ni ocultar sombras, hace una radiografía certera del estado de la política exterior y de seguridad común. Aspectos positivos la presencia en Ucrania, la negociación nuclear con Irán, la capacidad de interlocución con Egipto, las task forces de Túnez, Egipto, Jordania y, ahora, como se nos ha anunciado recientemente, Myanmar y, por supuesto, la ayuda humanitaria a Siria. El problema, señora Ashton, es que muchas veces damos la impresión de ser más una especie de Cruz Roja Internacional abocada a la firma del cheque de los grandes dramas internacionales que de tener una capacidad propositiva y preventiva. Yo creo que, por el momento, estamos más bien reaccionando que anticipándonos a los acontecimientos. Señor Presidente, la Unión Europea es un gran mercado de más de 500 millones de consumidores, 300 millones de los cuales utilizan la misma moneda. Somos el principal bloque importador y exportador de bienes y servicios del mundo y el principal donante de ayuda humanitaria y es evidente que tenemos que tener la aspiración de pesar en la escena internacional con arreglo a nuestro peso económico, comercial, financiero e industrial. Y, por eso, señora Alta Representante, este Parlamento en general y mi grupo en particular la hemos venido apoyando en el ámbito de nuestras capacidades, así como al Servicio Europeo de Acción Exterior —acabamos de escuchar la intervención de la colega de presupuestos— también les hemos apoyado en los aspectos presupuestarios y celebro que usted lo haya reconocido en su declaración al principio. Pero ―como dice el ponente en su informe― tenemos que defender eficazmente nuestros intereses y tenemos que afirmar nuestros valores y también tenemos que hacer una cosa que en este Parlamento solemos soslayar y es pedir a los Estados miembros que tengan una actitud constructiva a la hora de coordinar la posición de la Unión Europea en los organismos internacionales. Solo así podremos construir la Europa potencia y ser un factor de estabilidad en el mundo, en un mundo globalizado en el que el viejo lema del imperio romano de que la unión hace la fuerza es más verdadero que nunca y en el que el unilateralismo, incluso el de los más prósperos o el de los más poderosos, es hoy, señora Alta Representante, un sueño imposible.